Jednou z príčin tohto javu aj je skutočnosť, že nemajú vybudované dostatočné kapacity, aby sa mohli do cezhraničného obchodu zapojiť. Verejné podporné programy alebo informačné zdroje určené na ich podporu nepoznajú, a preto ani nevedia túto pomoc efektívne zužitkovať. Okrem toho pri cezhraničných obchodných stykoch narážajú na colné bariéry a rozdielne pravidlá certifikácie a normotvorby platné v iných krajinách. Preto musíme hľadať nové účinné nástroje, ktoré by pomohli aspoň tým podnikom, ktoré majú produkčný potenciál na uplatnenie sa v medzinárodnom obchode, aby prekonali tieto administratívne bariéry. Myslím si, že lepšou propagáciou verejných podporných programov a informačných zdrojov, ako je politika postupného eliminovania administratívnych bariér v zahraničnom obchode, by sme stredným podnikom účinne pootvorili cestu k medzinárodnému obchodu.